Stovky mŕtvych a tisíce zranených ľudí sú výsledkom situácie v Kirgizstane. V tejto situácii by si aj Európska únia a Európsky parlament mali uvedomiť, že kým v niektorých oblastiach sveta sme ochotní pre stabilitu v regióne obetovať ľudské práva, tu už nejde o právo na možnosť ísť voliť alebo byť reprezentovaný, ale tu ide o základné ľudské právo, a to je právo na život. Európska únia poskytla finančné zdroje a poskytla humanitárnu pomoc.

Ale toto je podľa môjho názoru iba začiatok. Európska únia si musí uvedomiť, že stratégia pre strednú Áziu je značne slabá. Mali by sme alokovať viacej finančných prostriedkov a viacej politického vplyvu do tohto regiónu, ktorý ako bolo povedané viacerými mojimi predrečníkmi, je naozaj regiónom, ktorý vidí Európsku úniu ako svoj veľký vzor. Nedávno sme s niektorými kolegami boli v Kazachstane a v Tadžikistane, a naozaj sme sa stretli s tým osobne, že tí ľudia nás naozaj vidia ako niekoho, kto im reálne môže pomôcť. A preto si myslím, že Európska únia by sa mala na toto zamerať. Je potrebné, aby sme zvyšovali svoj vplyv, pretože je tu samozrejme hrozba Ruska a Číny, ktoré čakajú na to, kedy my zlyháme a budú môcť nastúpiť oni ako veľkí garanti, ktorí zabezpečia stabilitu, mier a spoluprácu v tomto regióne. Naozaj by sme si mali uvedomiť, že tento región je pre nás veľmi dôležitý, či už sa to týka cesty, transportu medzi Čínou a Európskou úniou, ale takisto je to aj región, ktorý má veľmi silné prírodné zdroje, veľmi veľké prírodné zdroje, ktoré Európska únia takisto potrebuje. A preto je stabilita v tomto regióne pre nás dôležitá. Takisto by sme potrebovali, aby sa zabezpečil mier aj v otázke toho, že je to región, kde sa nachádza Afganistan. Čiže toto je takisto otázka, na ktorú nesmieme zabúdať. Mám takú otázku pre pána Stevensona, ktorý ma teraz nepočúva, ale dúfam, že sa mu to dostane. On tu tak trošku vytkol možno tú pripomienku, že tie nepokoje boli vlastne spôsobené nejakými prívržencami alebo rodinou bývalého prezidenta Bakijeva. Moja otázka znie môžeme naozaj vylúčiť, že rodina bývalého prezidenta Bakijeva bola zapojená?